Według Światowej Organizacji Zdrowia około 10 globalnego rynku farmaceutycznego stanowią podrobione produkty lecznicze.

w Polsce tylko w 2009 roku celnicy zarekwirowali ponad 100 tysięcy sztuk fałszywych produktów. Problemy, z jakimi spotykają się pacjenci, to obok fałszywych leków brak wiarygodnej informacji o zawartości opakowania, a także kwestia przepakowywania, w trakcie którego może dochodzić do zmiany zawartości. Bardzo ważna jest dla pacjenta również możliwość uzyskania wiarygodnych informacji w internecie. Niestety obok wielu prawdziwych informacji znajduje się tam również wiele fałszywych treści. W tym kontekście ważne jest wprowadzenie systemu monitorowania i kontroli leków, który będzie dostarczał rzetelnych informacji dla pacjenta. Mamy jednak świadomość, że najlepsze przepisy nie odniosą oczekiwanego skutku, jeżeli nie będą przewidywały odpowiednich kar dla podmiotów, które wprowadzają podrabiane leki. Dlatego niezwykle istotna jest dzisiejsza debata i wprowadzanie przepisów, które nie tylko będą blokowały dystrybucję podrabianych leków, wprowadzały system kontroli, ale przede wszystkim będą nakładały sankcje karne na producentów podróbek. Tylko takie działania ograniczą ilość podrabianych produktów leczniczych i zwiększą bezpieczeństwo ich stosowania. Na koniec chciałabym pogratulować pani sprawozdawczyni Matias dobrego sprawozdania.